Zasadniczym, a w istocie rzeczy jedynym źródłem kryzysu systemu Schengen systemu otwartych granic jest nielegalna imigracja.

legalizację nielegalnej imigracji, a co więcej, niestety w tym sprawozdaniu znalazły się tak kuriozalne sformułowania, jak branie określenia nielegalna imigracja w cudzysłów albo mówienie o tak zwanej nielegalnej imigracji. No jak można kwestionować jej nielegalny charakter, a jednocześnie opowiadać bez przerwy o rządach prawa? Ochrona granic jest obowiązkiem wszystkich państw, obowiązkiem potrójnym wobec własnych obywateli, wobec prawa, które to nakazuje, ale również jeżeli chodzi o zewnętrzne granice Unii wobec naszych zgodnych ustaleń.